Po prepuknutí finančnej a hospodárskej krízy boli veľké očakávania, že to bude práve Európska investičná banka, ktorá bude podporovať a zabezpečí kontinuitu mnohých projektov. Vo viacerých oblastiach sa tieto očakávania však nenaplnili a už minulý rok v debate o výročnej správe za rok 2009 som upozornila na to, že protikrízové financie, ktoré mali smerovať práve do tých malých a stredných podnikov vo východnej Európe, dosť dlho zlepšovali bilanciu najmä súkromných komerčných bánk. Očakávali sme, že v čase krízy bude pre Európsku investičnú banku prioritné pomôcť v tých oblastiach, ktoré sú krízou najviac postihnuté. Keď sa ale pozrieme na distribúciu úverov za minulý rok, naskytne sa nám zvláštny obraz.